Señor Presidente, agradezco al señor Comisario y a todos los colegas su participación en este debate, que ha sido importante, pero que, sobre todo, ha sido muy generoso conmigo, y también muy constructivo. Quisiera explicar a los colegas que aún son reticentes, como los del Grupo GUE NGL, que, efectivamente, en una transacción, nadie se puede considerar totalmente satisfecho con respecto a sus posiciones iniciales. Si yo hiciese un informe como quiere el Grupo GUE NGL, no llegaría a tener la mayoría absoluta que necesita un informe de iniciativa legislativa. Como es obvio, hemos tenido que encontrar el mínimo común denominador, que ha sido también muy importante, y que es muy importante. Porque, aunque la Unión Europea dispone hoy de una legislación, ésta es muy fragmentaria y este informe de iniciativa va a producir una estrategia mucho más coherente y va a impulsar dentro de la Comisión iniciativas que ya se están viendo, como ha dicho el señor Comisario, para terminar con esa idea de que la mejor política industrial era la que no existía. Y los fenómenos de anticipación, que son tan necesarios, y el acompañamiento de los perdedores de la crisis, nos llenan, por tanto, de responsabilidad frente a un hecho tan importante de la historia de Europa. Yo quisiera ahora, señor Comisario, además de agradecerle todos sus comentarios y el esfuerzo que sé que está realizando, pedirle que traslade a sus colegas del colegio que ésta es una excelente oportunidad, que estamos al final de un mandato y quizá la Unión Europea está bastante huérfana de iniciativas que representen ante los ciudadanos el compromiso de la Unión Europea con sus ciudadanos, no solo con sus instituciones financieras, no solo con los problemas macroeconómicos, sino también con los problemas de la economía real y con los problemas de la industria, que se está dramáticamente hundiendo en Europa. Y quisiera decirle, señor Comisario, que ahora la pelota está en su tejado. Ustedes pueden elegir el instrumento legislativo que quieran, pero tomen el más eficaz. Lean, sin prejuicios ideológicos, todo el enorme trabajo que se ha hecho y cojan el instrumento más eficaz, para conseguir que sea verdad lo que dijo el señor Barroso.